Pane předsedající, naše evropské společnosti, které tolik vyznávají svobodu jako klíčovou hodnotu demokratického právního státu, ohrožují nebezpečí nová, doposud nepoznaná. Teroristé, kteří nemají žádné požadavky, žádnou pevnou strukturu, jejichž jedinou ideologií je co největší zlo a zmar, záměrně ničí životy bezbranných obětí a používají k tomu prostředky, které jsme dosud pokládali za relativně běžné spotřební zboží. Není nic jednoduššího než vzít auto a srážet bezbranné oběti k zemi jako kuželky.

Čelíme proto naprosto nestandardní hrozbě a měli bychom zvážit, zda nástroje, které proti této hrozbě používáme, jsou dostatečné. Pokládám za důležité, abychom více pozornosti věnovali také domácnostem, v nichž radikalizovaní mladíci ať islámští fanatici či fanatik Breivik žijí. Musíme žádat i jejich díl spoluodpovědnosti, aby byli povinni upozornit na indicie, které mohou vnímat v zásadě jen oni jako spolu žijící osoby, které jednoznačně potvrzují radikalizaci těchto lidí.